Señora presidenta, señora comisaria, el acoso sexual sigue existiendo porque sigue existiendo el miedo, porque el miedo sigue haciendo callar a las víctimas. Y ese silencio es el muro que protege a los acosadores, es su escudo de impunidad. Las víctimas de acoso sexual tienen miedo de ser señaladas, estigmatizadas, de perder su trabajo, de no ser creídas.

¿Cómo es posible que una ley europea que protege desde el año 2002 y que considera que esto es un delito no asuste lo suficiente a los que perpetran ese delito?

¿Por qué no les aplicamos rigurosamente la ley y nuestro rechazo? El 55 de las mujeres de la Unión dicen que han sido acosadas sexualmente alguna vez.

75 Esto ocurre en todas partes, en cualquier entorno y también aquí en nuestra casa, en el Parlamento. Y esto es intolerable, y no lo vamos a aguantar más. Esta es una labor conjunta. Las víctimas que han abierto esta brecha de silencio deben tener toda nuestra protección, y todos los que estamos aquí debemos denunciarlo y decir, claro que sí, Yo también.